Madame la Présidente, chers collègues, c'est bien connu, à chaque fois qu'elle craint la montée de la contestation, l'Union européenne s'aventure sur un terrain qu'elle n'affectionne guère le terrain social. Car incapable d'apporter la prospérité et le plein emploi dans tous ses États membres, l'Union européenne tente de se donner bonne conscience en ressortant cette vieille chimère du revenu minimum européen. Mais plusieurs questions se posent comment imposer un revenu minimum alors que la politique sociale relève de la compétence exclusive des États membres?

S'il est trop bas, cela ne changera rien et cela ne réduira en rien la pauvreté, ni les inégalités sociales. S'il est trop élevé, cela provoquera à court terme une hausse des déficits publics et une baisse de la compétitivité des entreprises, en totale contradiction d'ailleurs avec les injonctions de Bruxelles en matière d'assainissement des finances publiques. Comme d'habitude, l'Union européenne tente de résoudre en vain des problèmes dont elle est pourtant à l'origine.